Señora Presidenta, muchas han sido las horas de trabajo durante estos dos últimos años hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Cuando el Grupo Popular me encomendó este informe, sabía que tenía ante mí un reto importante modificar un Reglamento, el POSEI, que es un instrumento de vital importancia para las regiones ultraperiféricas de la Unión y para los ciudadanos que habitan estas regiones, en unos momentos de especiales dificultades económicas.

debía buscar un equilibrio entre todos los sectores a los que se dirige, a la vez que impulsar las producciones locales, mantener el inigualable paisaje de nuestras islas, promover la transparencia, buscar la eficacia de los programas, contribuir al mantenimiento del empleo incrementando las posibilidades de crecimiento, y todo ello en una situación complicada. Todos padecemos la terrible crisis económica que vive la Unión Europea. Pero son precisamente las regiones ultraperiféricas las que figuran entre las más afectadas.

La crisis se ensaña con las áreas más alejadas y aisladas del continente, por lo que el Reglamento, que ha sido negociado con el Consejo de Ministros de la Unión Europea y la Comisión, supone un pequeño respiro al mantener y reforzar en la medida de lo posible las medidas de apoyo europeo a estas regiones. Tengo la satisfacción de que en las negociaciones mantenidas a tres bandas hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre la consecución de nuestras principales prioridades, lo que nos permite mandar un mensaje de esperanza. Supone, además, un reconocimiento palpable de valor económico que desempeña un sector emblemático para muchas de estas zonas, como es el sector del plátano, que es motor de desarrollo rural en muchos territorios donde las posibilidades de diversificación son muy limitadas. Las ayudas acordadas para este sector llegan en un momento en que los productores necesitan más que nunca garantías para mantener un nivel adecuado de competitividad frente a las importaciones procedentes de terceros países. El Reglamento modificado tiene en cuenta, igualmente, la necesidad de diversificación de las producciones, incluyendo esa meta como uno de los objetivos ineludibles que deberán respetar los Estados miembros de ahora en adelante, a la hora de confeccionar sus programas. Además, el Parlamento ha logrado incluir una cláusula sin precedentes, según la cual la Comisión Europea deberá realizar estudios de impacto en estas regiones cuando negocie acuerdos comerciales con terceros países o a raíz de las reformas agrarias. Me gustaría, también, destacar que el acuerdo alcanzado consagra el espíritu de solidaridad que existe entre las regiones ultraperiféricas al fomentar el comercio entre ellas. Una parte significativa de los programas POSEI está destinada a asegurar el aprovisionamiento de estas zonas, caracterizadas por una fuerte dependencia del suministro exterior. El acuerdo incluye, precisamente, algunas modificaciones en el régimen especial de aprovisionamiento, al mismo tiempo que introduce el principio de que dicho régimen no debe causar ningún perjuicio a las producciones locales. También refuerza el principio según el cual las producciones procedentes de terceros países tienen que respetar los niveles de seguridad veterinaria y fitosanitaria equivalentes a los exigidos a los productores europeos. En cuanto a la ficha de financiación, es verdad que aspirábamos a verla incrementada, si bien es cierto que éramos muy conscientes de las dificultades que lo mismo entrañaba. Fuimos capaces de rebajar nuestras legítimas y justificadas pretensiones para alcanzar un acuerdo aceptable por todos el mantenimiento de la ficha financiera sin vincularla a otros programas. Por último, quiero señalar que el acuerdo alcanzado prevé que la Comisión estudie en 2013 el funcionamiento del POSEI y presente un informe al respecto, que podría ir seguido, de ser necesario, de propuestas legislativas. Es un informe que debe examinar la efectividad de este régimen de ayuda así como las decisiones adoptadas en el marco de la política agrícola común. Flexibilidad, agilidad, transparencia y menos burocracia son los elementos clave de esta reforma.